Die Abstimmungsrunde ist nun von

Es kommt das bekannte Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den vergangenen Abstimmungsrunden. Alle Abstimmungen sind namentliche Abstimmungen, und ich erkläre hiermit die zweite Abstimmungsrunde für eröffnet. Sie haben, wie bereits gesagt, bis 15.45 Uhr Zeit für Ihre Stimmabgabe. Die Ergebnisse dieser Abstimmungsrunde werden um 18.15 Uhr wieder von dieser Stelle aus bekannt gegeben. Die Aussprache an diesem Nachmittag werden wir um 15.00 Uhr mit der Erklärung des Rates und der Kommission zu den Maßnahmen der Europäischen Union zur Milderung der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft wieder aufnehmen. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung. Ich bitte Sie, von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu